A munkaerő kölcsönzők által rabszolgaként vagy valamiféle tárgyként cégekhez kikölcsönzött munkaerő helyzete Magyarországon és gondolom más, úgymond másodosztályú tagállamokban is kriminális. Bár kriminálisnak inkább az elkövetői oldalt nevezném, azokat, akik mindezt létrehozták, illetőleg akik olyan, szerintem akár bűncselekményt is megvalósító magatartásokat tanúsítanak, minthogy aláíratnak szerencsétlen kiszolgáltatott emberekkel egyszerre két papírt. Az egyik egy munkaszerződés, a másik pedig ugyanannak a munkaszerződésnek biztos, ami biztos egy előre aláíratott felmondása közös megegyezéssel. Ilyen kriminális magatartás a kettős jelenléti ív alkalmazása. Ha éppen nincs meg mint ahogy általában nincs meg a nyolc órás pihenőidő két műszak között, vagy egyébként jogsértő a munkaidő, akkor előveszik a B jelenléti ívet, az A helyett. Ezeket a bűnözői magatartásokat meg kell állítani, föl kell számolni és az elkövetőket nem egyszerűen csak bírságolni a munkaügyi felügyelet eszközeivel, hanem adott esetben börtönbe is juttatni, és egy önálló magyar gazdaságot teremteni, ahol méltóságteljes körülmények között dolgozhatnak az emberek.